A pesar de esto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria lleva un año negándose a hacer públicos los estudios que avalan el glifosato.

Queremos que los datos sean transparentes y que los expertos puedan trabajar con rigor científico. Y, también, conocer el papel de Monsanto en este proceso.

Pedimos sentido común a la Comisión Europea, una moratoria sobre el glifosato y una investigación independiente y transparente. Esto es básico para un debate democrático de calidad con el que repensar nuestro sistema agrícola y proteger nuestra salud.